Les exécutions extrajudiciaires dans la lutte contre les drogues sont des pratiques inacceptables au regard de la dignité humaine, mais aussi du droit international.

Tout comme nous condamnons les menaces, intimidations, viols et violences de toute sorte contre ceux qui dans le pays s'insurgent contre ces pratiques, notamment des défenseurs des droits humains et des journalistes. La liberté de la presse est d'ailleurs toute relative dans le pays vu les menaces, intimidations et violences à l'encontre des journalistes. Je voudrais dans ce contexte évoquer le nom de la journaliste Maria Ressa.

notre condamnation du trafic d'enfants, de leur recrutement pour des conflits armés notre condamnation des viols de femmes et de filles, viols d'ailleurs banalisés par des déclarations du président Duterte, absolument inacceptables.